Tatsache ist, dass ausländische Staatskonzerne in strategisch interessanten Branchen hier in Europa investieren, weil sie zu Hause in einem Maß mit Subventionen gefüttert werden, die hier in Europa für europäische Unternehmen illegal sind.

Tatsache ist, dass wir nicht genau genug hinsehen, wenn Kronjuwelen europäischer Hightech Entwicklung aufgekauft werden, die mit Forschungsgeldern aus Steuermitteln entwickelt wurden, und Tatsache ist, dass viele dieser Investitionen viel weniger ökonomisch sind als vielmehr geostrategisch. Deswegen brauchen wir eine strategische Industriepolitik Europas, die sagt Wir wollen die europäische Industrie schützen, ohne Protektionismus zu betreiben. Und dazu brauchen wir einen Plan der Kommission bis zum Ende dieses Jahres.